litlu frumvarpi um breytingu á lögum um matvæli númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum ásamt þeim sem hér stendur eru meðflutningsmenn háttvirtur þingmaður ásmundur einar daðason vigdís hauksdóttir höskuldur þórhallsson og eygló harðardóttir ástæðan fyrir því að ég sagði litlu frumvarpi þá hefur þetta stundum verið kallað stóra kökumálið en þannig er að

níunda löggjafarþingi frekar en hundrað þrítugasta og áttunda þá tókum við það fullu höfðum tekið að upp að nokkru leyti áður

gátu heimilað slíkar uppákomur þannig hefur þetta verið um áratugi ef ekki aldir að menn hafa getað

og komið henni til sölu og ekki síst þá í góðgerðar og líknarskyni og fjáröflun fyrir

fjármunum vegna einhverra þeirra aðgerða sem þeir ætla að fara að standa fyrir við það að við tókum upp þessa matvælalöggjöf evrópusambandsins og felldum þá út allar gamlar og góðar reglugerðir sem leyfðu þetta þá tókum við eiginlega upp of þrönga skilgreiningu í þessum reglugerðum með því að þýða þær beint yfir og þannig varð til bann sem ég held og fullyrði að hafi hvorki verið vilji löggjafans né ráðuneytisins eða ráðherra að koma á slíku banni

ákveðin hátíð á akureyri varð fyrir því að verða stöðvuð sem og á egilsstöðum fjáröflun þar í kjölfarið á því varð talsverð umræða í samfélaginu og sá sem hér stendur lýsti því að það væri hægt með einfaldri reglugerðarbreytingu að leyfa þetta en það er rétt að það er skýrara og betra að þar sé skýr lagastoð að baki og það er ástæðan fyrir því að þetta frumvarp er fram komið það sem við höfum leyft og teljum fullkomlega eðlilegt í samfélaginu það þurfa að vera mjög ríkar ástæður fyrir því ef löggjafinn fer þar inn og breytir og ég fullyrði að það hafi ekki verið vilji löggjafans engu að síður er auðvitað nauðsynlegt að menn fari varlega og það sé ekki hvað sem er sem sé framleitt við aðstæður sem hugsanlega eru ekki alla vega ekki eins og þær aðstæður sem atvinnufyrirtækin eru skikkuð til að hafa þetta snýst auðvitað heldur ekki um að hafa óeðlileg samkeppni við fyrirtæki sem uppfylla öll lagaskilyrði og starfsleyfi vegna baksturs eða sultugerðar eða eitthvað slíkt heldur er fyrst og fremst verið að gefa undanþágu fyrir eðlilega starfsemi sem hefur bæði mjög skýra skírskotun til sögu og menningar en það er líka mjög mikilvægt fyrir félagsstarfið í öllum þessum félögum hvort sem eru ungmennafélög kvenfélög skátahreyfingar eða bekkjardeildir þá er það að menn leggi á sig og komi saman og vinni saman þá hefur það gríðarlega jákvæðan félagslegan tilgang fyrir síðan utan að þetta eru oft og tíðum mjög mikilvæg fjáröflun fyrir hvern og einn sú leið sem hér er farin er að setja inn undanþágu við níundu grein laganna og þar verði sett inn ný málsgrein er verði fjórðu málsgrein og orðist svo þrátt fyrir fyrstu og annarri málsgrein er heimilt að gefa út tímabundið starfsleyfi vegna tiltekins atburðar skilyrði slíks leyfis er að um sé að ræða góðgerðarstarfsemi stuðning við félagsstarf eða annan sambærilegan tilgang ákvæði annarrar málsgreinar tíundu greinar eiga ekki við um þá sem fá starfsleyfi samkvæmt þessi ákvæði önnur ákvæði laga þessara eiga við eftir því sem við á ráðherra skal setja reglugerð þar sem meðal annars er kveðið á um skilyrði fyrir tímabundnu starfsleyfi vegna tiltekins

passar algerlega inn í það regluverk sem við vorum að taka upp og við þekkjum það þegar við förum erlendis að slíkir atburðir eru fullkomlega leyfðir og ekkert athugavert við það og það var held ég aldrei tilgangur löggjafans að banna það með þessu litla frumvarpi um stórt mál verður þetta heimilað á ný og ég vonast til að þetta fái hraða meðferð hjá þingnefndum og komi aftur inn í þingið svo hægt verði að afgreiða það